Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania w całości, bowiem w mojej opinii proponowane regulacje doprowadzą w praktyce do nadmiernego obciążenia obywateli już w obecnej chwili dźwigających trudy kryzysu gospodarczego, w jakim znalazła się Europa.

W moim odczuciu rozwiązania zawarte w dyrektywie nie przyczynią się do realizacji zamierzonych celów i, wprowadzając jedynie zamieszanie, przyniosą negatywne skutki dla gospodarek krajów europejskich. Zgadzam się, że sektor finansowy okazał się głównym źródłem kryzysu, i w związku z tym ponosi sporą odpowiedzialność. Wspólny system opodatkowania stwarza jednakże ryzyko negatywnego wpływu na rozwój i konkurencyjność Unii na poziomie globalnym, a także nieproporcjonalnie obciąży sektor finansowy w poszczególnych krajach.